Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crescita sostenibile e l'occupazione, in particolare quella giovanile, la sicurezza e i cambiamenti climatici devono rimanere le priorità della nostra agenda. Vanno pertanto respinti i tagli proposti dal Consiglio, che si è detto a parole pronto a spendere nei settori in cui i Fondi europei garantiscono maggiore valore aggiunto, salvo poi proporre una serie di tagli. Se l'Unione europea vuole essere credibile deve investire nella ricerca, nell'innovazione e nelle politiche di contrasto alla disoccupazione, dotando di maggiori fondi i programmi come Connecting Europe Facility e Horizon 2020 e destinando risorse adeguate alle iniziative per l'occupazione giovanile, senza trascurare le politiche agricole e quelle di coesione, che sono i veri assi portanti dell'economia europea. Vanno inoltre destinate maggiori risorse per gestire sia la dimensione interna che quella esterna della crisi migratoria e dei rifugiati, al fine di dar seguito alle politiche intraprese in questo campo. In fase di conciliazione, dunque, occorre che il Parlamento abbia le idee ben chiare sulle reali priorità da perseguire.